Îngrijorări există, deși ele nu au fost foarte clar exprimate aici, pentru că nu e ușor să te gândești că o țară care a fost atât de mult amenințată de Rusia are acum ca prim ministru un om îmbogățit, un miliardar îmbogățit tocmai în Rusia.

De asta cred și eu, așa cum au subliniat colegii mei, și doamna Lunacek, și domnul Tarand, că problema corupției politice, și mai ales a statutului partidelor, chestiunea finanțării lor, reprezintă puncte importante pe agenda politică din Georgia. În fine, aș saluta faptul că primul ministru are intenția să vină la Bruxelles e un semn că poate există o șansă de continuare a colaborării cu Uniunea.